forseti svo bar til að laugardaginn þrítugasta september birti fréttablaðið á forsíðu mynd af þingmönnum framsóknarflokksins sem voru staddir í ráðherrabústaðnum og sá texti fylgdi með að þeir væru þar að heiðra í nafni þingflokksins fyrrverandi ráðherra við þetta er auðvitað engar athugasemdir að gera það er huggulegt af þingflokki að heiðra fyrrverandi ráðherra og séu þeir sem oftast heiðraðir það vakti hins vegar athygli mína að þingflokkurinn var samankominn í ráðherrabústaðnum en ég vissi ekki að þar væru sérstök tengsl á milli

um það voru óljósar í blöðum þá lagði ég fram fyrirspurn tíunda október til forsætisráðherra um ráðstöfun ráðherrabústaðarins og fékk svar við henni fyrsta nóvember þar kom fram að afnot af bústaðnum eru eingöngu heimil að fengnu leyfi forsætisráðuneytinu og líka að ráðuneytum eru heimil afnot með því skilyrði að ráðherra haldi gestaboð eða fundi annars ekki sem sé ekki þannig að ráðuneytisstjóri geti pantað ráðherrabústaðinn fyrir starf í ráðuneytinu það verður að vera ráðherra í þriðja lagi kom fram að ráðuneytin greiða ekki sérstaklega fyrir afnot af bústaðnum enda gert ráð fyrir því að þar sé ráðherra í embættiserindum í forsætisráðuneytinu

tíðindi þó ekki mjög upplýsandi og þess vegna af hálfu þingflokks framsóknarflokksins þess vegna fæ ég nú það svar við fyrirspurn sem ég lagði fram fyrir nokkru um það hvaða ráðherra voru heimiluð afnot af ráðherrabústaðnum að kvöldi föstudagsins tuttugasta og níunda september tvö þúsund og sex en hér mun hafa verið um að ræða samkvæmt frétt blaðsins og síðan hvort ráðherra telji eðlilegt að ráðherra haldi fundi eða gestaboð í ráðherrabústaðnum á vegum aðila utan stjórnarráðsins